De l'aveu de la Commission, elle même, je cite les réseaux de trafiquants d'êtres humains profitent des routes de l'immigration irrégulière en ciblant les personnes les plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants.

On ne peut qu'être frappé par l'absence totale de remise en question, par l'Union européenne, de sa politique migratoire irresponsable quand on connaît ses conséquences effroyables en termes d'esclavage moderne et d'exploitation sexuelle, qui touchent notamment des enfants.